Monsieur le Président, chers collègues, ce débat sur le droit à la vie du fœtus est une vieille rengaine de tous les adversaires de l'avortement.

Ayez un comportement digne au moment des séances d'urgence sur les droits de l'homme. Ce sont des problèmes sérieux qui ne méritent pas d'être instrumentalisés à des fins de politique politicienne. Il s'agit ici de la vie de femmes qui meurent en Chine, à cause de législations qui ne sont pas appliquées.